Monsieur le Président, à la veille des festivités du cinquantenaire de l'indépendance du Congo, il nous semblait important que le Parlement européen se prononce sur le meurtre de M.

Chebeya est un défenseur des droits de l'homme. C'est le président de l'ONG La Voix des Sans Voix.

Mes questions sont les suivantes pour quelles raisons a t il été tué? Par qui? Je considère, comme le souligne la résolution, qu'une commission d'enquête indépendante, crédible, sérieuse et transparente doit être constituée pour faire la vérité sur la mort de M. Chebeya Bahizire et pour faire la lumière sur la disparition de son chauffeur. On le sait, la dégradation générale de la situation des défenseurs des droits humains en République du Congo est particulièrement inquiétante. Les affaires concernant nombre de défenseurs des droits de l'homme, dont M.

Les enquêtes menées par les autorités militaires congolaises se sont distinguées par de graves irrégularités. Je considère donc qu'il est indispensable d'identifier ces responsables de meurtres, de les traduire en justice, conformément au droit congolais et aux dispositions internationales pour la protection des droits de l'homme, afin de mettre un terme à l'impunité. Punir les responsables des assassinats de défenseurs des droits de l'homme et de journalistes, c'est un élément essentiel pour la démocratie.

En tant que signataire de l'accord de Cotonou, qui fait explicitement référence au respect des droits humains, de la démocratie et de l'État de droit, la résolution demande donc à l'Union européenne comme à la RDC d'accorder une attention toute particulière à ces questions lors de l'évaluation de l'accord.